Las pequeñas y medianas empresas se pueden definir de muchas maneras en relación con la economía, pero son algo así como el modo en torno al que se articula, en general, cualquier sistema económico en este caso, las economías europeas

Las pequeñas y medianas empresas son las que generan empleo, las que generan crecimiento y, por tanto, las que generan prosperidad para la sociedad.

ahorran costes y ahorran esfuerzo y, por tanto, benefician la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, la innovación, fundamental en este sector también.

En tercer lugar, que las pequeñas y medianas empresas puedan participar plenamente en el mercado interior, tanto en lo que se refiere a la licitación pública transfronteriza como en todos los demás aspectos que tiene el mercado interior y que pueden beneficiar extraordinariamente y no lo están haciendo ahora a las pequeñas y medianas empresas en su competitividad. Y, por último, detrás de todo esto, está el valor de emprender, un valor social que, o es fuerte, o toda esta red será una red débil y, en ello, los gobiernos tienen mucho que hacer y la Unión Europea también, fundamentalmente a través de un instrumento la educación.